Megengedhetetlen ezért, hogy Magyarországnak a kohéziós politika keretében kapott támogatásai a jelenlegi 7 éves időszakhoz képest 30 kal csökkenjenek. Kérem Hahn biztos urat és a Házat, hogy megfelelő közösségi megoldást találjanak erre a problémára.